Zejména v těch případech, když máme k dispozici cenově dostupné alternativy příbory, talíře, brčka, tyčinky na míchání nápojů nebo na balónky to vše jsou věci, které se bez plastů obejdou. Přestože se také další druhy plastů, jako jsou oxodegradovatelné jednorázové tašky, rozpadnou, přesto si myslím, že i zde je třeba nahradit a omezovat jejich používání. V případě lehkých plastových sáčků kvituji zachování výjimek pro hygienické potřeby a pro balení masa a podobných potravin.